Herr Präsident! Eine Frage an die Kommission, eine Nachfrage an Frau Malmström Habe ich das richtig verstanden, Frau Malmström, dass Sie die Vertagungsbeantragung der EVP in Ihrer Eigenschaft als Kommissarin unterstützen?

Dann bräuchten wir heute über diese Vertagung nicht zu diskutieren.